Zum einen sind eben diese ganzen Verbindungs und Kommunikationsdaten dann nicht mehr vorhanden, wenn wir diese Daten nicht haben.

Aber es geht doch auch darum, die Taten nachzuvollziehen und zu sehen, wer dort was gemacht hat.